Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'aver istituito in questa legislatura una commissione temporanea sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro è stato un segnale molto forte che ha saputo dare il Parlamento europeo. L'importante della relazione votata è la presa d'atto che il fenomeno della criminalità organizzata non è più circoscritto solo ad alcuni paesi dell'Unione europea, riuscendo finalmente a sdoganare il fenomeno dai singoli confini nazionali per troppi anni alcuni paesi sono stati pesantemente colpevolizzati subendo danni alla propria immagine e alla credibilità nazionale. Dobbiamo arrenderci all'evidenza, si tratta purtroppo di un serissimo problema comune a tutti gli Stati membri, a cui bisogna rispondere con approccio europeo. Il potenziamento e la cooperazione giudiziaria e di polizia, la definizione comune di cosa si intende per fattispecie di reato, sono alcuni degli strumenti minimi ma necessari per iniziare seriamente a fronteggiare il fenomeno.